In artikel 49 van het Verdrag betreffende de EU staat dat elke Europese staat die de in artikel 2 bedoelde waarden eerbiedigt en zich ertoe verbindt deze uit te dragen, kan verzoeken lid te worden van de Unie. Afgezien van het feit dat Turkije geografisch gezien al geen Europees land is, schendt het aan de lopende band de waarden en principes die wij hier hoog in het vaandel hebben staan. In Turkije zijn de in artikel 2 genoemde waarden, zoals vrijheid en gelijkheid ver te zoeken.

In antwoord op mijn schriftelijke vraag geeft de Commissie aan de zaak Say met bezorgdheid te volgen. Welnu, ik roep de Commissie op om de daad bij het woord te voegen en strikte consequenties te verbinden aan de veroordeling van pianist Say, de zoveelste schending van de vrijheid van meningsuiting door Turkije. Hoezeer dient de situatie in Turkije verder te verslechteren, voordat de Commissie eindelijk inziet dat Turkije niet Europees ís, niet Europees wil zijn en ook nooit Europees zal worden? Europa en Turkije kunnen met elkaar samenwerken en handel drijven, maar Turkije hoort niet thuis in de Europese Unie.